herra forseti ég hef farið í gegnum það áður nú er ég ekki lögfræðimenntaður en lögmenn segja beri að sérlög gangi framar almennum lögum við erum með almenn lög um lífeyrissjóði síðan erum við með sérlög um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins þar stendur í þrettándu greinar fjórða málslið að stjórninni beri að hækka framlag ríkisins þetta eru sérlög algjörlega óháð því sem gerist í almennu lögunum og þetta gilti þangað til í desember síðastliðnum að ríkisstjórnin kom með breytingartillögu þar sem vísað er í almennu lögin af hverju var það get vegna þess að þetta gilti ekki áður þess vegna getur hæstvirtur innanríkisráðherra sem var formaður stjórnarinnar á þess tíma hann getur ekki vísað í almenn lög til þess að hlífa sér við því að stjórnin hafi ekki farið að lögum sérlögunum um lífeyrissjóðinn svo væri náttúrlega áhugavert að ræða við hæstvirtan ráðherra um tap lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins sem lendir ekki á sjóðfélögunum heldur á skattgreiðendum í landinu upp á hundrað milljarða hann segir að hann beri enga ábyrgð á þessu af því að hann lifi í kapítalísku kerfi af hverju í ósköpunum datt honum í hug að bjóða sig fram til stjórnar lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins ef hann treystir sér ekki til að vinna í því umhverfi sem sá sjóður vinnur og öll fyrirtæki í landinu og allt efnahagslíf á íslandi